Monsieur le Président, les questions posées par le Parlement européen soulèvent, à mes yeux, deux difficultés. Primo, je suis hostile à la reconnaissance automatique des adoptions faites dans d'autres États membres.

Secundo, je me méfie du concept de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est instrumentalisé pour déconstruire la famille traditionnelle. De même que le vivre ensemble vise à légitimer le communautarisme, l'intérêt supérieur de l'enfant vise à arracher l'enfant à son substrat naturel.